Przede wszystkim gratuluję sprawozdawczyni Annie Marii Corazza Bildt znakomitego sprawozdania na temat wdrażania dyrektywy o zwalczaniu przestępstw seksualnych wobec dzieci, w tym pornografii dziecięcej oraz przestępstw w internecie.

Zastanawiam się, co może spowalniać wdrażanie przepisów dotyczących najbardziej ohydnych form przemocy seksualnej, w której ofiarami są dzieci. Wiek pokrzywdzonych dzieci to wiemy z badań ustawicznie się obniża 70 ofiar nie weszło nawet w okres dojrzewania płciowego, a są też ofiary, które nie mają nawet dwóch lat. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, że oprócz stron internetowych z pornografią dziecięcą, także tych posadowionych na serwerach poza Unią Europejską, a które zgodnie z dyrektywą mają być blokowane albo usuwane przez państwa członkowskie, istnieje ogromna i rosnąca plaga przestępstw seksualnych wobec dzieci w darknecie albo jeżeli chcemy w deep web w sieci TOR.

Przeprowadza się tam dziesiątki tysięcy transakcji, w których towarem jest pornografia wykorzystująca dzieci, w tym zawierająca gwałty i tortury seksualne dzieci. Ten niezbadany rejon przestępczości wymaga natychmiastowej interwencji, o co apeluję z tego miejsca do służb Komisji Europejskiej oraz do państw członkowskich.